Elles m'encouragent à conclure maintenant ce travail de consultation et de préparation.

a été un temps utile pour bâtir un texte intelligent et dynamique.

l'accès du plus grand nombre à cette création, et puis naturellement la nécessaire modernisation de la gestion collective? Je veux rappeler, Mesdames et Messieurs les députés, que ces sociétés de gestion collective jouent un rôle important d'intermédiaire entre les créateurs et le public.

Elles jouent un rôle important et vous le dites, Madame Gallo, et les uns ou les autres aussi cette tâche est une tâche difficile à l'heure où les sociétés investissent lourdement pour développer des offres de licences multiterritoriales. Il ne faut pas sous estimer cette responsabilité, ni les obstacles techniques et financiers, sur un marché encore fragile et en développement.

Voilà pourquoi je proposerai des mesures qui devraient permettre de choisir les meilleurs moyens de développer des licences multiterritoriales dans un cadre juridique clair et qui protégera les intérêts de leurs membres.

Vous avez cité des exemples qui, en effet, suscitent le débat et peut être même, dans certains cas, sont anormaux.

Nous allons encourager, favoriser la poursuite des activités de toutes les sociétés dans de meilleures conditions, mais je pense comme vous que les propositions que nous allons faire doivent améliorer cette gouvernance.

Nous allons aller plus loin, avec une proposition de révision de la directive sur l'application des droits de propriété intellectuelle, qui est en préparation. Je vous rappelle aussi que j'ai demandé à un homme que je respecte, qui a été mon collègue à la Commission il y a quelques années, M. Vitorino, de devenir le médiateur sur la question sensible de la copie privée. Enfin, mes services analysent actuellement les réactions de toutes les parties intéressées au livre vert sur la distribution en ligne des œuvres audiovisuelles. Nous ferons le point sur cette question durant l'été qui vient. Mme Wikström a évoqué, parmi d'autres points, si j'ai bien compris, l'avenir des sociétés de gestion collective de petite taille, puisqu'en effet, toutes les sociétés de droits d'auteur n'ont pas la même importance. N'oublions pas que la partie la plus importante des revenus des sociétés vient des licences accordées aux radios, aux télévisions, aux câblodistributeurs, aux producteurs de disques. Toutes les sociétés de gestion continueront d'accorder ce type de licences tout en étant plus efficaces et plus transparentes. La plupart des ayants droit apprécient d'ailleurs réellement l'accès aux sociétés de leur pays sur leur marché local, dans leur langue. Nous n'avons pas l'intention de retirer ce choix, notamment sur la question linguistique. Mme Wikström toujours et Mme Ţicău ont évoqué la question des répertoires qui doivent être accessibles sur une base multiterritoriale. C'est important pour les créateurs, pour les utilisateurs commerciaux, pour les consommateurs et pour la diversité culturelle en général. Même si, je le redis, toutes ces sociétés n'ont pas les moyens techniques de proposer des licences multiterritoriales pour les grands prestataires de services en ligne, nous proposerons, dans ce texte, des solutions pour que tous les répertoires soient disponibles pour ces licences. Mme Macovei a évoqué notamment la question de la concurrence dans le fonctionnement des sociétés de gestion collective. Oui, il y aura, Mesdames et Messieurs les députés, davantage de transparence dans le fonctionnement des sociétés et plus de possibilités pour les ayants droit de faire un choix informé. Oui, parce qu'un socle commun sera établi ainsi que des règles de jeu équitables pour le fonctionnement des sociétés de gestion collective en Europe.

Je sais que c'est une préoccupation. J'ai redit tout à l'heure dans un précédent débat ce que la Commission a voulu faire avec ce texte et j'ai confirmé la disponibilité de mon collègue Karel De Gucht pour participer fin février et début mars à tous les débats qui sont prévus ici de manière responsable, plus sereine, pour évoquer objectivement les questions liées à cet accord ACTA.